La primera observación el apoyo total a las palabras de nuestro portavoz en este debate, el señor Manfred Weber, que sin duda representa la posición muy mayoritaria, ampliamente mayoritaria, en el seno de nuestro Grupo, que estará presidida por la unidad y por la cohesión. En segundo lugar, tras escuchar al señor Durão Barroso y después de conocer el informe de la Asamblea del Consejo de Europa, es evidente que hay que saber valorar y apreciar la actitud del Gobierno húngaro en esta materia y, en mi opinión, nos da más razones para votar en contra del informe. Y, en tercer lugar, quiero felicitar al señor Orbán por estar aquí presente. Está aquí presente en todos los debates y muy pocos ministros estarían haciendo lo que está haciendo el señor Orbán en la tarde de hoy y en otras tardes en las que ha venido a este Parlamento. Y una consideración general lamentablemente no se dice toda la verdad, la razón de fondo, de por qué tenemos este debate sobre Hungría. Es evidente que no estamos ante una conjura, no estamos ante una conspiración, no estamos ante un parlamento soviético. Estamos simplemente ante una estrategia política donde prima esencialmente una estrategia política partidaria, protagonizada por varios partidos, y, por eso, más que en valoraciones objetivas, entramos en los prejuicios y, a veces, no se dice la verdad sobre las inversiones extranjeras o no se dice la verdad sobre las coaliciones que se habían producido antes en Hungría. Y con todo el respeto está claro que se manifiesta una doble vara de medir, que se pone de manifiesto que hay una lupa más para unos países que para otros. Quiero decir simplemente que no estoy preocupado por Hungría, creo que es una estrategia torpe. Es una estrategia torpe porque mañana se aprobará el informe Tavares, pero van a dar más votos a una mayoría de húngaros —cada vez más— al partido Fidesz.